Señor Presidente, el Acuerdo que van a negociar la Unión Europea y los Estados Unidos es, sin duda, una gran oportunidad para dos grandes retos que tenemos especialmente en la Unión Europea, que son el crecimiento y el empleo. Juntos ahora se acaba de decir aquí casi sumamos el 50 del PIB y representamos una tercera parte del comercio mundial. Es un acuerdo ambicioso, pero que deberá superar importantes diferencias, tanto para marcos legislativos como en valores. Entre los temas sensibles destacan la protección de datos, los derechos de propiedad intelectual y, también, el sector cultural y audiovisual. Sobre esta última cuestión debo decir que no difieren únicamente los marcos regulatorios, sino también las dimensiones de los mercados europeo y estadounidense. Y en este contexto de clara posición dominante por parte de los Estados Unidos, la Unión Europea debe velar por proteger su diversidad cultural, apoyando y promoviendo este sector. Por ello desde mi apoyo claro a las negociaciones he votado la excepción cultural en las recomendaciones del Parlamento y en el Acuerdo.